Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete!

Deswegen ist die Europäische Union gemeinsam mit zahlreichen Mitgliedstaaten und auch der Weltgemeinschaft in diesem Prozess entschlossen tätig, sowohl mit unseren Kooperationsinstrumenten wie auch auf höchster politischer Ebene.

Ruanda hat begonnen, das Strafgesetzbuch mit menschenrechtsbezogenen Aspekten zu reformieren, z. B. die Todesstrafe abzuschaffen, Abtreibungen in eng begrenzten Fällen zu genehmigen und die Homosexualität zu entkriminalisieren. Auch verbessern sich die Bedingungen in den Haftanstalten. Diese Entwicklungen haben unter anderem den Weg dafür geebnet, dass die Zusammenarbeit in Sachen Justizreform, dass Auslieferungen und die Verweisung von Rechtssachen zwischen ruandischen und anderen Gerichten wiederaufgenommen werden können, darunter der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und auch nationale europäische Gerichte Dies gilt vor allem für bestimmte Fälle in Zusammenhang mit dem Genozid in diesem Land.

Eine Reihe umstrittener Gesetze müssen noch einer Klärung zugeführt werden das Gesetz über die Genozid Ideologie, die Mediengesetze und die Gesetze über die Vereinigungsfreiheit. Die Europäische Union hat das Gerichtsverfahren in dem heute diskutierten Fall von Frau Victoire Ingabire aufmerksam mitverfolgt.

Der Oberste Gerichtshof Ruandas hat noch nicht entschieden. Wir erwarten sein Urteil in einer überschaubaren Zeitspanne. In diesem Zusammenhang sind wir engagiert und setzen uns für die uneingeschränkte Unabhängigkeit des ruandischen Justizwesens ein und auch dafür, dass Frau Ingabire ihre Rechte auf ein faires Berufungsverfahren in vollem Umfang ausüben kann. Diese Anliegen sprechen wir bei den Behörden in Kigali und der Regierung dort regelmäßig auch gemeinsam mit unseren Mitgliedstaaten an. Wir werden die Lage und die nächsten Schritte und Entwicklungen sensibel beobachten. Zwar können wir anerkennen, dass die politischen Akteure in Ruanda, gleich wer sie sind, die Tragweite und die Konsequenzen des Völkermords an den Tutsi nicht ignorieren dürfen, doch es ist ebenso entscheidend zu erreichen, dass im Land eine echte Aussöhnung auf der Grundlage einer fairen und objektiven Justiz möglich wird.

Die wasserwirtschaftlichen Potenziale, die Kollege Andreas Schwab ansprach, sind beachtlich. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit einzelnen Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union, auf der Ebene der Union und vor Ort beraten wir diese Länder, ihre Potenziale zu aktivieren.

Gerade Zentral und Ostafrika haben hier Potenziale, die in den nächsten Jahren für die Sicherstellung einer geordneten Stromversorgung wichtig sind und wo die Europäische Union mit Rat und Tat bereitstehen muss.